Auch vielen Dank an den Kommissar, dass man daraus jetzt auch Maßnahmen kreieren kann, denn die Dramatik der Abholzung hat in den letzten Jahren dermaßen zugenommen, dass man wirklich was tun muss.

Wenn ich mir allein vorstelle, dass wir ungefähr 10 unserer Futterfläche ja nochmal in Südamerika haben das heißt, Sojaimporte sind ja die Grundlage geworden für die massiven Investitionen in die Massentierhaltung, da müssen wir uns gewahr werden, dass wir einen großen Teil der Verantwortung auch in diesen Ländern tragen. Wir können Eiweiß auch in Europa selber produzieren, das geht, und diese Wege müssen wir eingehen. Palmöl ein weiteres großes Thema.

Das müsste eigentlich früher gehen. Aber auch nochmal ganz klar Freihandelsabkommen, Herr Kommissar, wie das Mercosur Abkommen da müssen wir anders mit umgehen, als das, was jetzt auf dem Tisch liegt. Ein letzter Punkt Wir müssen auch europäische Wälder schützen, und ich erinnere daran, dass auch in Europa die Karpaten massiven Schutz brauchen, und den haben wir im Moment nicht.